virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um ökutækjatryggingar á þingskjali tólf hundruð þrjátíu hundrað og ellefta mál með þessu frumvarpi er lagt til að sett verði sérlög um

er um að ræða þá nýbreytni að sett eru sérlög um ökutækjatryggingar og bótaábyrgð vegna tjóns af völdum vélknúinna ökutækja ákvæði um þessi atriði er nú að finna í tólfta kafla gildandi umferðarlaga og í reglugerð um lögmætar ökutækjatryggingar ég tel að svo hafi reyndar alltaf verið fyrir alþingi liggur nú frumvarp

vegfarenda og sú meginregla sett og skýrð að í gildi sé ávallt ábyrgðartrygging vegna ökutækja einnig er það markmið frumvarpsins að tryggja að þær sem vátryggingarskylda beinist að hafi ávallt ígildi vátryggingu til að lágmarka þann kostnað sem ella lendir á þeim sem slíka vátryggingu hafa fyrsta júlí tvö þúsund og átta skipaði þáverandi viðskiptaráðherra nefnd sem falið var það verkefni að semja frumvarp til laga um ökutækjatryggingar sem kæmi í stað tólfta kafla umferðarlaganna var þetta hluti af endurskipulagningu í stað þess að þessi tryggingakafli væri inni í hinum almennu umferðarlögum í nefndinni sátu sérfræðingar meðal annars á grundvelli tilnefninga frá félagi íslenskra bifreiðaeigenda samtökum fjármálafyrirtækja og sérfræðinga frá fjármálaeftirlitinu

tólfta kafla umferðarlaganna í sérstök lög og semja ný lagaákvæði sem af þeirri breytingu leiddu vegna tengsla við ákvæði umferðarlaga bæði hvað varðar skilgreiningar

voru haldnir sameiginlegir fundir með þeirri nefnd sem á sama tíma var að vinna að heildarendurskoðun umferðarlaga nefndin sem falið var að semja frumvarp til laga um ökutækjatryggingar skilaði niðurstöðum sínum til ráðherra í frumvarpsformi og voru dregin beint á heimasíðu ráðuneytisins til að gefa almenningi kost á því að koma á framfæri athugasemdum að teknu tilliti til ábendinga sem fram komu svo og þess að evrópusambandið hefur gefið út nýja tilskipun um ökutækjatryggingar númer hundrað og þrjú tvö þúsund og níu hafa verið gerðar nokkrar breytingar á frumvarpsdrögum nefndarinnar sem nánar eru rakin í almennum athugasemdum við frumvarpið eru þær helstar að tilskipun hundrað og þrjú tvö þúsund og níu leggur þá skyldu á herðar aðildarríkja að sjá til þess að þeir sem verða fyrir tjóni af völdum ökutækja fái bætur og er enginn greinarmunur gerður á því hvort viðkomandi ökutæki er skráningarskylt eða ekki frumvarpið fylgir framsetningu tilskipunarinnar að þessu leyti mikilvægt er að í frumvarpi til nýrra umferðarlaga verði það skilyrði að öll ökutæki sem valdið geti tjóni séu skráningarskyld svo unnt sé að fylgjast með því að þau séu ábyrgðartryggð án skráningarskyldu er allt eftirlit með þessu útilokað lagðar eru jafnframt til miklar breytingar á ákvæðum um vanskil og úrræði vátryggjenda í umferð munu vera yfir fimm þúsund óvátryggð ökutæki miðað við tölur frá því í janúar síðastliðinn ásamt því að vera óvátryggð er stór hluti þeirra ökutækja jafnframt óskoðaður enda gild vátrygging forsenda skoðanir óverjandi er að sá meiri hluti ökutækjaeigenda sem hafa sín ökutæki vátryggð skuli þurfa að greiða hærri iðgjöld sem leiðir af kostnaði vátryggingafélaga við að standa undir greiðslu bóta til þeirra sem orðið hafa fyrir tjóni af völdum óvátryggðra ökutækja í frumvarpinu er lagt til að umferðarstofa hafi heimild til að láta kyrrsetja eða fjarlægja óvátryggð ökutæki og þau sem iðgjald hefur ekki verið greitt af jafnframt er gert ráð fyrir því að umferðarstofa hafi heimild til að fela viðkomandi tryggingafélagi eða öðrum aðila að framkvæma þessi úrræði þá er lagt til að vátryggingafélag beri ábyrgð gagnvart þriðja manni á tjóni sem fellur undir ábyrgðartryggingu ökutækis í tiltekinn tíma frá því að hún fellur úr gildi en slíkt eigi ekki við um slysatryggingu

þrátt fyrir að formbreytingin sé umtalsverð þegar sett eru sérlög í stað þess að ákvæði ökutækjatryggingar sé að finna í

í fyrsta lagi er gildissvið reglna um skaðabótaábyrgð og vátryggingarskyldur rýmkaðar þannig að þær nái til ökutækja eins og þau eru skilgreind í

tilskipunin tekur enga afstöðu til skráningarskyldu ökutækja en leggur þá skyldu á aðildarríkin eins og fyrr var rakið að þau tryggi að ökutæki séu tryggð ábyrgðartryggingu sem bæti bæði líkams og munatjón skilgreining skilgreiningarinnar á hugtakinu ökutæki er nokkuð víðtækari en skilgreining umferðarlaga eins og áður sagði er til meðferðar í þinginu frumvarp til umferðarvalda hluti af innanríkisráðherra og er í því fjallað um skráningarskyldu ökutækja mikilvægt er að tryggt verði eins og rakið var áður að þau ökutæki sem vátryggingarskyld eru samkvæmt tilskipuninni verði með einhverjum hætti gerð skráningarskyld í nýjum umferðarlögum samgöngunefnd alþingis er með frumvarp til umferðarlaga til umfjöllunar og hefur ráðuneytið sent nefndinni athugasemdir varðandi þetta atriði og er vert að vekja athygli á því að mikilvægt er að samgöngunefnd gæti að þessu við meðferð frumvarps að nýjum umferðarlögum sem nú er til vinnslu og meðferðar í nefndinni í öðru lagi er lagt til að í lögunum verði reglur um atriði sem nú eru eingöngu í reglugerð en rétt þykir í ljósi seinni tíma sjónarmiða um réttaröryggi að séu í lögum verði felld inn í lögin það er eðlilegt að lagastoð sé skýr og að sum efnisákvæði séu frekar í lögum heldur en í reglugerð og full ástæða til að gera slíka breytingu þegar færi gefst nú við setningu nýrra heildarlaga hér má nefna reglur um lok vátryggingar og tjón af völdum óvátryggðra og óþekktra ökutækja í þriðja lagi eru lögð til öflugri úrræði vegna óvátryggðra ökutækja verður umferðarstofu veitt heimild til að kyrrsetja eða fjarlægja ökutæki á kostnað eiganda eða umráðamanns ökutækis hafi vátryggingariðgjald ekki verið greitt innan tilskilins frests

ökutækja í umferð

eins og rakið var hljóta óvátryggð ökutæki ekki skoðun og því er ekki unnt að ganga úr skugga um að vegfarendum stafi ekki hætta af notkun þeirra í fjórða lagi er lögð til rýmkun á fyrningarreglum lagt er til að núgildandi fjögurra ára fyrningarfrestur vegna krafna um bætur vegna líkamstjóns verði lengdur í tíu ár rökin fyrir þessu

sem er til staðar hvað varðar mat á upphafi fyrningarfrests í þeim málum á undanförnum árum hefur málum fjölgað fyrir dómstólum þar sem deilt hefur verið um upphaf þessa

fullt samræmi í niðurstöðum dóma

eins og segir í greinargerð við tuttugustu og aðra grein frumvarpsins er lögð til breyting á núgildandi umferðarreglum á nítugasta og níundu grein núgildandi umferðarlaga er mælt fyrir um þrenns konar fyrningarfrest annars vegar fjögurra ára frest og hins vegar tíu ára frest um upphaf fyrningarfrestsins gilda tvær reglur fjögurra ára fresturinn byrjar að líða við lok þess

og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar en tíu ára fresturinn er hins vegar óháður mati á vitneskju kröfuhafa hann beri að líða þegar tjónsatburður verður í frumvarpinu er lagt til að fjögurra ára fresturinn gildi ekki varðandi kröfur um bætur vegna líkamstjóns um þær kröfur gildi alfarið tíu ára fyrningarfrestur sem byrji að líða þegar tjónsatburður verður tíu ára fyrningarfestur framlengist ekki rökin fyrir tillögu um breytingu á fyrningarreglum eru einkum eðli líkamstjónsmála og þessi óvissa er varðar mat á upphafi

það virðist eins og ég rakti áðan ekki hafa verið fullt samræmi í niðurstöðum dóma hvað þetta álitaefni varðar í einstökum málum og má því telja að nokkur réttaróvissa ríki sem sé mjög óheppilegt með því að miða upphaf fyrningarfrests við tjónsatburði er þessari óvissu

ég hef rakið þær breytingar sem gert er ráð fyrir að verði á efnisreglunum um ökutækjatryggingar með þessu nýja frumvarpi sem verða eins og ég rakti ef að lögum verða fyrstu heildarlögin um ökutækjatryggingar ég legg því til að að lokinni